Es gibt die Bilder von geschundenen, ihrer Freiheit beraubten Menschen, die an die in Ketten liegenden Sklaven längst vergangener Zeit erinnern, zum Beispiel Bilder von auf Fischtrawlern festgehaltenen, ausgemergelten Männern, die unter Schlägen und ohne Lohn jahrelang dort Schwerstarbeit verrichten. Oder es geht um Mädchen, die in die Zwangsprostitution gebracht werden, wo, selbst wenn sie daran sterben, immer noch niemand von ihnen, ihrem Elend und ihrem Leid Notiz nimmt. In unserem Bericht gehen wir aber auch auf weniger sichtbare Formen ein, zum Beispiel auf Kindersoldaten, auf Zwangsarbeit im Haushalt, auf Organhandel und auf erzwungenes Betteln. All diesen extremen Ausbeutungsverhältnissen ist gemein, dass die Opfer in Zwangslagen gekommen sind und sich nicht leicht daraus befreien können. Das Ziel des Menschenhandels ist immer die maximale Ausbeutung des Betroffenen. Wir schlagen im Bericht vor, dass sich die EU und auch die Mitgliedstaaten in den verschiedensten Politikfeldern intensiver mit den Verbrechen des Menschenhandels befassen. Dabei müssen vordringlich die Opfer in den Fokus aller Bestrebungen gerückt werden. Wer möchte, dass die Hintermänner dieses abscheulichen Geschäfts zur Verantwortung gezogen werden, muss den Opfern effektiven Zeugenschutz geben. Sie brauchen Hilfe, Therapie, rechtliche Aufarbeitung des Unrechts, das ihnen zugefügt wurde, sie brauchen Wiedergutmachung und Entschädigung. Menschenhandel ist ein enorm lukratives Geschäft mit der Ware Mensch. Er bringt den Einzeltätern und organisierten Verbrechensnetzwerken enorme Gewinne. Laut der IAO generiert Zwangsarbeit in der Privatwirtschaft jährlich etwa 150 Mrd. US Dollar an illegalen Gewinnen. Die EU muss deshalb bei der Aufklärung der Finanzströme auch mit Drittstaaten intensiver und besser arbeiten. Es muss ein deutlich stärkerer Fokus auf die Geldwäschemaschinerie innerhalb der EU gelegt werden. Europäische Unternehmen im Ausland müssen für Zwangsarbeit in ihren Unternehmen und in ihren Versorgungsketten rechenschaftspflichtig sein. Die EU muss in ihrer Handelspolitik alles daransetzen, dass Menschenrechtsschutz konsequent umgesetzt wird. Ein gutes Beispiel waren die Diskussionen über das Fischereihandelsabkommen EU Thailand und die sklavenähnlichen Arbeitsverhältnisse in Thailand. Europol und die Mitgliedstaaten müssen besser bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens kooperieren und dürfen sich nicht im Zuständigkeits und Abgrenzungsgestrüpp verheddern. All jene, die mit Opfern von Menschenhandel in Berührung kommen vor allem auch Grenzschützer und Polizisten müssen dafür geschult werden, die Opfer von Menschenhandel besser identifizieren zu können. So listet also unser vorliegender Bericht eine Vielzahl von Maßnahmen auf, die die EU verbessern kann. Wir wollen den Bericht morgen verabschieden, und damit kommt er zeitlich gerade richtig, um mit seinen Bewertungen und Forderungen auf die in diesem Jahr stattfindende Überarbeitung der EU Politik gegen Menschenhandel Einfluss